Madame la Présidente, La nuit, tout est noir. J'avais très peur mais j'étais obligé de monter dans le canot. J'ai vu beaucoup de personnes, de rebelles, tirer sur n'importe qui.

J'ai cru que j'étais mort. Voilà, chers collègues, un témoignage parmi tant d'autres d'un migrant rescapé de la Méditerranée.

Au lieu de cela, l'Union européenne, qui aime à se revendiquer comme la championne du monde des droits humains, n'hésite pas à se faire la meilleure alliée de régimes oppressifs, comme le Soudan ou l'Érythrée, ou d'États faillis, comme la Libye. Aujourd'hui, c'est avec de l'argent européen que nous finançons dans ces pays des bandes armées, rebaptisées à l'occasion garde côtes ou auxiliaires de sécurité une supercherie qui ne trompera pas grand monde. Car l'objectif est limpide empêcher à tout prix la moindre demande d'asile d'être déposée en Europe. Tel est l'objectif annoncé clairement par le ministre autrichien de l'intérieur en juillet dernier. Et ne vous y trompez pas si ce dernier appartient à l'extrême droite, ses positions ont été de facto entérinées par les chefs d'État et de gouvernement, tant de droite que de gauche. De sommet en sommet, ils mesurent, comme vous l'avez fait, Madame la Ministre, le succès de la politique d'asile et de migration à la seule aune de la baisse des arrivées. L'Europe forteresse est une insulte aux valeurs de l'Union européenne. Cette politique répressive nous rend complices de régimes et, osons le mot, de régimes meurtriers qui piétinent la dignité humaine, au risque de commencer à leur ressembler. Mais, n'est ce pas déjà trop tard alors que, de la Belgique à l'Italie, de la Hongrie à la France, certains gouvernements criminalisent les migrants et ceux qui leur viennent en aide?

Nous avons eu le courage de dépasser les égoïsmes nationaux en abandonnant la règle insensée de Dublin. L'Europe peut faire plus, elle doit faire plus.